Doamnă președintă, este clar și pentru mine și, cred, și pentru toți colegii încălzirea globală ne preocupă pe toți, indiferent de culoarea politică și de opțiunile politice. Stimate coleg, ați spus, între altele, ați recunoscut că a fost un succes la Paris și sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră.